La Turquie n'en est pas à son coup d'essai forages illégaux dans les eaux territoriales de Chypre, chantage et extorsion de fonds avec les migrants utilisés comme monnaie d'échange et moyens de pression sur l'Union européenne, complaisance objective avec le djihadisme en Syrie et en Libye, massacre des Kurdes, nos alliés dans la lutte contre Daech. Le 5 septembre dernier, 40 chars turcs se sont positionnés le long du fleuve Evros, notre frontière extérieure. Parlant de son voisin grec, le président turc déclarait ils vont comprendre que la Turquie a le pouvoir politique, économique et militaire de déchirer les cartes et documents immoraux imposés. Le 30 août, il ajoutait lorsqu'il s'agit de combattre, nous n'hésiterons pas à donner des martyrs. Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. Je demande ici solennellement à la Commission et au Parlement de ne plus s'incliner face aux demandes et aux menaces du dirigeant turc. Cette posture de soumission conduit à continuer de négocier un processus d'adhésion avec un régime qui ne partage aucune des valeurs communes dont vous vous gargarisez à longueur de temps. Une soumission qui conduit à payer le régime d'Erdoğan pour qu'il garde chez lui les migrants qu'il amasse lui même à nos portes. Une soumission qui conduit à laisser la Grèce se défendre quasiment seule. Avant qu'il ne soit trop tard, avant que cette Turquie ne commette l'irréparable, retrouvez un peu de dignité et de courage. Assez avec les mots, des actes! Mettons un terme immédiat à l'union douanière qui coûte des milliards à nos pays en perte de recettes. Enfin et surtout, stoppons, sans détour ni faux fuyant, ce processus d'adhésion qui n'envoie qu'un signal de capitulation face aux délires de ce régime au parfum totalitaire. Européens, réveillez vous!